virðulegi forseti vegna þess sem fram kom í máli háttvirts þingmanns lúðvíks bergvinssonar þar sem hann fjallaði um yfirlýsingar seðlabanka íslands um sérstakan samning við alþjóðagjaldeyrissjóðinn þá vil ég spyrja hann að því er slíkur samningur til eða samningsdrög hann lýsti því jafnframt yfir að hann hefði ekki séð neinn slíkan samning en ef að slíkur samningur er til eða hann hefur einhverja

varðandi það sem háttvirtur þingmaður spurði um varðandi tillögur stjórnarandstöðunnar þá kynnti þingflokkur frjálslynda flokksins sínar tillögur í mörgum liðum í byrjun þessarar viku og ég bendi honum á að kynna sér það það er nú hins vegar þannig að hugmyndir ríkisstjórnarinnar sem komu fram hjá forsætisráðherra voru nú heldur rýrar í roðinu hvaða tillögur voru birtar jú erlend lántaka og hallarekstur á ríkissjóði var um einhverjar aðrar frekari tillögur að ræða